Señora Presidenta, señor Comisario, Señorías, Mubarak ha desaparecido de escena y todo el mundo parece respirar aliviado. En primer lugar, el pueblo de Egipto, que ve satisfechas sus expectativas legítimas de mayor dignidad y mayor democracia, y, en segundo lugar, la comunidad internacional que, no sin cierto cinismo, ha pasado del aliado de ayer al estorbo de hoy y al, quizás, imputado de pasado mañana.

La salida de Mubarak y de Ben Alí son condiciones necesarias, pero no suficientes, para garantizar el proceso de transición democrática, sobre el que todavía penden muchas incertidumbres.

Señora Presidenta, es evidente también que, si bien las libertades democráticas y los derechos humanos se pueden arrancar con diecisiete días de manifestación y coraje cívico, y ser proclamadas por decreto de la noche a la mañana, el progreso económico y social desgraciadamente no se puede movilizar de la misma manera. Y lo hemos visto en las pérdidas económicas que tanto Egipto como Túnez han venido sufriendo en los últimos días. Volviendo a la intervención del señor Comisario, me gustaría decir que, después de las vacilaciones iniciales y después de algunos problemas de imagen de la Unión Europea, parece que las cosas se están encarrilando. La señora Ashton está en la región y lo que nos propone el señor Füle tiene mucho sentido. En primer lugar, apoyar firme y decididamente el proceso de transición democrática y las reformas políticas en estos países. Y, en segundo lugar, proceder a una revisión crítica de la política europea de vecindad potenciando de una manera mayor la cláusula democrática. Hemos escuchado hoy, en la Mesa ampliada, al Ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, próxima Presidencia en ejercicio de la Unión, y su iniciativa de crear una fundación polaca para el tema de la democracia y los derechos humanos, que podría ser también extensible al conjunto de la Unión Europea. Señora Presidenta, la Unión Europea ha movilizado cantidades importantes de recursos en su política euromediterránea con magros resultados. La imagen de la Unión Europea se ha resentido en este conflicto más aún que la de otros actores internacionales. Sin embargo, la demanda de la Unión Europea permanece intacta. Quisiera decir, señora Presidenta, que es una buena ocasión para subrayar que la Unión Europea comprende, de una vez por todas, que hoy la Historia se conjuga en presente y que en este presente histórico que nos ha tocado vivir tenemos que jugar como un actor global y hacer los deberes necesarios, o tendremos que resignarnos, señora Presidenta,